Herr Präsident, Frau Kommissarin! Es ist tatsächlich so, dass wir bei dem Asylproblem sicherlich keine Mauer brauchen. Es wurde der Vorschlag gemacht, eine Mauer zu ziehen deswegen habe ich mich gemeldet. Wer so etwas sagt, hat die europäischen Werte überhaupt nicht verstanden. Bei uns geht es darum, dass wir die Grundrechte und die Menschenrechte wahren wollen. Wenn jemand aus einem Land flüchtet und Asyl bei uns sucht egal aus welchen Gründen wenn sich jemand freiwillig in ein überfülltes Boot setzt und sein Leben riskiert, so ist das sicherlich nichts, bei dem wir sagen können Wir wollen diese Leute von vornherein wegschieben.

Wir haben einen demografischen Wandel, wir brauchen in Zukunft Integration und durchaus auch Asylanten, die bei uns bleiben wollen. Es ist also nicht nur eine Frage der Humanität, sondern auch eine Frage der Vernunft in Europa.